Monsieur le Président, la situation en Birmanie continue à se détériorer. Est il encore nécessaire de rappeler les exactions du gouvernement birman à l'égard de sa population, l'emprisonnement sans fin de la lauréate du prix Sakharov, Aung San Suu Kyi, et son éviction par une condamnation fallacieuse des prochaines élections?

Nous demandons à la communauté internationale, y compris à la Chine, à l'Inde et à la Russie, de continuer à combiner leurs efforts et leurs pressions sur le gouvernement birman, à la fois pour qu'il mette fin aux violations graves des droits de l'homme perpétrées dans ce pays et pour que la transition démocratique annoncée ne se transforme pas en une véritable farce politique.